Madame la Présidente, mes chers collègues, la peine de mort est la peine la plus cruelle, la plus inhumaine, la plus dégradante, qui constitue une violation du droit à la vie, tel que proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

C'est pourquoi cette résolution est un signe fort du Parlement européen.

Le Parlement européen doit encourager l'Union européenne et ses États membres à garantir l'application de la résolution des Nations unies appelant à un moratoire universel sur les exécutions en vue d'une abolition totale dans tous les États qui pratiquent encore la peine capitale.

Il n'aurait donc jamais dû être expulsé vers l'Inde où sa vie était menacée.